Jeho reprezentantem v té době bych obhájce lidských práv Sergej Kovaljov. O devět let později byl pod falešnou záminkou zadržen a uvězněn jiný představitel Memoriálu Ojub Titijev. Dovolte mi, dámy a pánové, abych připomenul okřídlená slova Sergeje Kovaljova Porušování lidských práv nemůže být vnitřní záležitostí žádného státu. Platí to i dnes, platí to i pro Ojuba Titijeva. Rád bych vám připomenul slova jiného velkého muže, českého spisovatele Karla Čapka Musí být neustále opakováno, že zločin je zločin a nesmíme dopustit, aby byl mravní řád na svou dobu suspendován.